La transparencia debe ser una cuestión principal a nivel europeo. El Grupo Verts ALE considera que sería adecuado tener un comisario responsable para la transparencia y el acceso público a los documentos. Y señalo solo tres elementos importantes del informe primero, el punto de acceso único a los portales de las instituciones europeas segundo, la importancia de hacer público el máximo número de documentos posible a través de internet, también los documentos de acuerdos internacionales con terceros países en materia comercial o de cualquier otra índole

El informe insta, además, a la Comisión a hacer de Europa un referente a nivel global en materia de transparencia.